Ich denke, dass wir hier nicht unterschiedliche Maßstäbe anlegen können. Wir haben hier nicht eine Soforthilfe, sondern ein handelspolitisches Instrument.

Wir müssen hier konsistent sein und eine klare Verbindung zu unseren Werten, die wir natürlich auch mit den ukrainischen Freunden gemeinsam verwirklicht sehen wollen, herstellen. Herr Kommissar, es gibt keine rechtliche Verknüpfung zwischen der politischen Erklärung und der Handelserleichterung. Wenn Sie da tätig werden sollen, haben Sie keine rechtliche Grundlage. Deswegen brauchen wir diese Anträge, die wir eingebracht haben.

Kommission und Rat können erklären, dass sie das annehmen, wie sie es im Fall von Tunesien bei den Makrofinanzhilfen getan haben. Da gibt es überhaupt gar kein Problem. Wir wollen die Hilfe, aber wir wollen sicherstellen, dass Menschenrechte, dass Arbeitnehmerrechte eingehalten werden. Und deswegen fordere ich Kommission und Rat auf, diese Anträge der Sozialdemokraten zu unterstützen.